Monsieur le Président, Madame la Présidente, vous le rappelez dès vos propos introductifs, le maître mot de votre Présidence, c'est la crédibilité préserver la crédibilité là où elle est menacée, la rétablir là où nous l'avons perdue.

J'aimerais vous inviter, Madame la Présidente, à vous employer, avec le même degré d'engagement, à une construction européenne plus démocratique et moins intergouvernementale. Le Parlement européen vous saurait gré de vous activer à fond sur ce chantier d'abord, en menant à bien les négociations sur les actes délégués, où il y va du droit du Parlement européen de peser dans la définition des priorités politiques relevant d'un acte législatif

À l'approche des élections, cet éclairage pourrait être salutaire.